Pani Przewodnicząca! Pani komisarz! Przez wieki postrzegani byli oni jako obcy. Otoczeni atmosferą nieufności, a nawet pogardy, stanowili grupę izolowaną, żyjącą na marginesie rozwijających się społeczeństw Europy, choć ich wkład w dziedzictwo kultury jest niezaprzeczalny to cytat z Tomasza Tomaszewskiego, który dokumentował życie Romów i pokazywał je światu, by społeczeństwa tych krajów podjęły działania społeczne, edukacyjne, kulturowe, nadając tej grupie etnicznej należytą im godność i szacunek. Pochodzę z regionu Polski, gdzie od lat żyją i działają nasi bracia Romowie. Tu zdecydowano się na otwarte odwoływanie do kultury cygańskiej, na kultywowanie tradycji artystycznego taboru rodów Wajsów, Krzyżanowskich, Korzeniowskich, Siwaków, Jaworskich, Zielińskich. Tu mieszkała najwybitniejsza poetka romska Papusza, tu odbyło się trzydzieści edycji Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa z bogatym programem artystycznym stworzonym przez wybitnego romskiego artystę, kompozytora i poetę Edwarda Dębickiego, który obchodził jubileusz 65 lecia twórczości artystycznej. Tutaj dzięki tworzeniu i upowszechnianiu kultury romskiej ta grupa etniczna cieszy się należnym szacunkiem i uznaniem. Jestem przekonana, że twórcza realizacja programów dotyczących innych obszarów aktywności społecznej poparta gruntowną wiedzą o tej grupie etnicznej stanowi płaszczyznę działań na rzecz Romów we współczesnej Europie. Chodzi więc o to, by nie były to działania ślepo integrujące Romów ze społecznościami poszczególnych krajów. Musimy zachować i uszanować ich odrębność i kulturę.